Tisztelt Elnök Asszony! Kedves Mogherini asszony! Köszönöm a kercsi híd építésével kialakult helyzetről szóló beszámolóját. Szerintem a Fekete tenger egy európai tenger, az Azovi tenger pedig a Fekete tenger leválaszthatatlan része, amit Oroszország nem sajátíthat ki magának egyoldalúan, akár egy híd megépítése ürügyén sem. Ez nemcsak Ukrajna, de a többi EU s és nem EU s országnak is sérti az érdekeit. Nagyon röviden csak azt szeretném elmondani, hogy támogatom a javaslatot, a helyzet megfigyelését, azt, hogy az Európai Bizottság küldjön ki szakértői csoportot, amely kiértékeli a konkrét gazdasági következményeket. Mérjék fel a közlekedés akadályozásának, az időhúzásnak, a kereskedelmi hajók molesztálásának a költségeit, és számolják ki azt is, hogy az ukrán kikötők forgalmának mennyi a csökkenése. Úgy gondolom, hogy ezek az adatok még jók lehetnek az Oroszországgal való tárgyalásainkban.